sex nítján hundruð níutíu og fimm um gjald af áfengi og tóbaki með síðari breytingum með frumvarpinu eru í samræmi við forsendur í tekjuáætlun fjárlagafrumvarpsins fyrir árið tvö þúsund og níu lagðar til hækkanir á tilgreindum gjöldum í lögum númer níutíu og sex nítján hundruð níutíu og fimm um gjald af áfengi og tóbaki um er að ræða tólf og hálft prósent hækkun á áfengisgjaldi og tóbaksgjaldi í upphaflegu frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og níu kemur fram að reiknað sé með ellefu og hálft prósent hækkun á áfengis og tóbaksgjaldi var sú hækkun áætluð í samræmi við áætlaða hækkun á vísitölu neysluverðs milli ársmeðaltala tvö þúsund og sjö og tvö þúsund og átta samkvæmt breytingum á tekjuáætlun fjárlagafrumvarps tvö þúsund og níu er nú gert ráð fyrir að þessi hækkun sé tólf og hálft prósent og er því í frumvarpinu lagt til að umrædd gjöld hækki um tólf og hálft prósent eins og fram kemur í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins er sú hækkun sem hér er lögð til vel innan þeirra marka sem umrædd gjöld hafa rýrnað að verðgildi ef miðað er við þróun á vísitölu neysluverðs frá því umrædd gjöld voru síðast hækkuð sem dæmi má nefna hefur fjárhæð áfengisgjalds af léttu víni og bjór verið óbreytt frá fyrsta júlí nítján hundruð níutíu og átta viðbótartekjur ríkissjóðs af þeirri hækkun sem frumvarp þetta kveður á um eru áætlaðar samtals um þrettán hundruð milljóna króna á ársgrundvelli virðulegi forseti að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til